Monsieur le Président, chers collègues, le mois dernier, une faille de sécurité laissait filtrer les données personnelles de quelque 50 millions d'utilisateurs de Facebook prouvant qu'en dépit des excuses contrites, exprimées dans la foulée du scandale Cambridge Analytica, il y a décidément quelque chose de pourri au royaume de Mark Zuckerberg. Quelle est la véritable nature de Facebook?

Épaulé par ses légions de modérateurs, sa censure s'exerce avec zèle contre une myriade de comptes conservateurs pendant que sur l'autre rive de la Méditerranée, en Libye, des milices armées communiquent en toute impunité. Par sa mainmise sur les informations et communications de millions d'individus, Facebook s'est donc fait le bras armé d'une censure totalitaire à géométrie variable.